Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Diskussion heute Morgen hat wie die Arbeit in den TAXE 1 und TAXE 2 Sonderermittlungsausschüssen, wie im Panama Papers Untersuchungsausschuss gezeigt Steueroasen existieren nicht nur außerhalb der Grenzen der Europäischen Union, sondern auch innerhalb. Und einzelne Staaten dieser Union haben es sich zum Geschäftsmodell gemacht, anderen Staaten die Steuern zu klauen. Das führt genau zu dem Problem, das heute Morgen beschrieben wurde, dass nämlich die Mitgliedstaaten selbst nicht richtig voranschreiten, der Wille nicht da ist, um hier entschieden gegen Steuervermeidung und Geldwäsche vorzugehen. Deswegen ist es unsere Aufgabe als Parlament, hier den Gegenpol zu setzen, gemeinsam mit der Europäischen Kommission den Kampf gegen Steuervermeidung und Geldwäsche aufzugreifen. Wir haben gezeigt, dass unser Druck hier im Haus einiges bewirken kann, Mitgliedstaaten zum Agieren bringen kann. Deswegen muss die Konsequenz aus den Paradise Papers für unsere Arbeit sein jetzt erst recht! Wenn wir wirklich Steuervermeider aus dem Steuerparadies vertreiben wollen, dann müssen wir jetzt gemeinsam mit der Europäischen Kommission die Mitgliedstaaten vor uns hertreiben parteiübergreifend und zeigen, dass es diesem Parlament ernst ist mit dem Kampf gegen Steuervermeidung und Geldwäsche.